Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia w Afryce to niezwykle istotna inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce, co z kolei może przełożyć się na uratowanie milionów istnień ludzkich. Jako Parlament Europejski powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać możliwości zawarte w tym programie.

Doświadczenia udzielania pomocy rozwojowej Afryce pokazują, że nie powinniśmy, nie wolno nam zaniedbywać lokalnego wymiaru tej pomocy. W tym wypadku wsparcie dla rolnictwa rodzinnego ma również pozytywny wpływ na dobrobyt ludności.